Bonjour, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur le commissaire, je nous appelle à mesurer l'importance du texte dont nous débattons aujourd'hui et pour lequel je félicite sa rapporteure Delara Burkhardt. On peut défendre les forêts pour leur beauté, on peut les défendre pour le mystérieux lien qu'elles tissent entre nous et les origines du monde, on peut défendre les forêts parce que l'on défend les droits de la nature. Mais soyons également convaincus que nous devons défendre les forêts parce qu'en les protégeant, c'est notre existence elle même que nous protégeons, parce que les forêts sont le poumon de l'humanité et de la planète.

Alors pouvons nous imaginer préserver la biodiversité sans préserver les forêts du monde?

Pouvons nous espérer tenir nos engagements climatiques sans préserver les forêts du monde? Là encore, la réponse est non, parce que les forêts couvrent 31 de la surface terrestre et qu'elles constituent, après les océans, le 2e grand puits carbone de la planète. Continuer de les détruire, c'est nous condamner à perdre la bataille du climat. J'ajoute que la déforestation exacerbe les menaces qui pèsent sur les communautés autochtones, victimes d'attaques, parfois même de meurtres, parce qu'elles prétendent défendre leurs terres et leurs droits.

Qui prétend défendre les droits humains doit donc y mettre un terme.

les profits à court terme l'emportent aujourd'hui encore. L'agriculture industrielle à elle seule est responsable de 40 de la déforestation mondiale, l'Union européenne, de

Oui, il nous faut un devoir de vigilance qui s'impose aux entreprises et à leurs financeurs. Nous devons reconnaître le droit universel à un environnement sain pour toutes et pour tous, garantir l'accès à la justice, protéger les défenseurs de l'environnement. Nous devons aussi mettre fin à l'écocide en cours en Amazonie, en portant la reconnaissance de ce crime au niveau international et en garantissant enfin un statut légal pour les communs naturels mondiaux. Alors soyons ambitieux, adoptons ce texte protégeant les forêts nous parlons de notre avenir, nous parlons de l'Europe, nous parlons de notre responsabilité face à la destruction de la planète.